flutningsmenn eru auk mín háttvirtir þingmenn helgi hjörvar eygló harðardóttir lilja rafney magnúsdóttir birgitta jónsdóttir sigmundur ernir rúnarsson siv friðleifsdóttir árni þór sigurðsson sigríður ingibjörg ingadóttir álfheiður ingadóttir og lúðvík geirsson koma þessir þingmenn úr öllum þingflokkum nema einum sjálfstæðisflokknum en þar náðist ekki í þingmann sem væri tilbúinn að flytja málið ég á þó von á því að þeir styðji það í þingsályktunartillögunni er gert ráð fyrir að forsætisráðherra verði falið að setja á fót starfshóp sem athugi þróun og regluverk í póstverslun hér og erlendis og geri tillögur um lagabreytingar og aðrar ráðstafanir til að skapa póstverslun viðeigandi samkeppnisstöðu til hagsbóta fyrir neytendur og atvinnufyrirtæki í starfshópnum verði meðal annars starfsmenn úr fjármála og efnahagsráðuneyti nú heitir þetta nýjum nöfnum innanríkisráðuneyti og atvinnuvega og nýsköpunarráðuneyti og fulltrúar sem samtök kaupmanna flutningsfyrirtækja og neytenda skipi það er beðið um að starfshópurinn ljúki skýrslu um störf sín og tillögum um úrbætur fyrir fyrsta september tvö þúsund og þrettán ég ætla ekki að tala mikið um þessa þingsályktunartillögu hún er flutt hér öðru sinni var flutt á síðasta þingi og fór í umhverfis og samgöngunefnd fékk þaðan góð meðmæli í nefndaráliti frá meiri hluta nefndarinnar minni hlutinn skilaði ekki áliti málið komst ekki á dagskrá í þinglok til síðari umræðu sem mörgum þótti miður umsagnir í fyrra bárust frá íslandspósti neytendasamtökunum og samtökum verslunar og þjónustu og var í öllum umsögnunum mælt með samþykkt tillögunnar í afar stuttu máli er þetta neytendamál ósköp sakleysislegt má ég segja en vísar þó nokkuð til framtíðar og gæti þetta starf sem þarna er farið fram á orðið til þess að breyta og efla nýja siði í verslunarháttum bæði milli landa og innan lands og yrði ekki síður dreifðum byggðum að gangi en fólkinu hér í kringum okkur á þessum reit ég læt þessu lokið forseti og hvet áhugamenn til að skoða greinargerðina og hlýða á umræðu í fyrra og líta á nefndarálit umhverfis og samgöngunefndar sem þá kom fram ég vonast til að þetta mál fái góða afgreiðslu á þessu þingi og hraða og legg til að lokum að eftir þessa fyrri umræðu gangi málið til hinnar háu umhverfis og samgöngunefndar